Ich bin sehr glücklich, Herr Kommissar, dass ich Sie heute gesund und munter hier sehe. Das kann man ja von Ihrem Vorgänger nicht sagen, der ist in die Mühlen der Lobbyisten geraten und auf etwas unsanfte Weise von Kommissionspräsidenten Barroso in den merkwürdigen Ruhestand geschickt worden. Ich bin also froh, dass Sie da sind, und ich bin auch froh, dass Sie den Bericht nicht geändert haben, denn er ist eine gute Grundlage, auch wenn er an der einen oder anderen Stelle relativ weit geht.

Das, was ich da gehört habe, liebe Lobbyisten, das war so mager und dünn, das heißt nur Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen junge Menschen vom Rauchen abhalten. Der 40 jährige Mann, der rauchen will, der soll in Gottes Namen rauchen. Das wollen wir doch gar nicht verhindern. Aber wir wollen sie davon abhalten, dass sie auf solche Tricks hereinfallen. Wenn das rechtlich schwierig ist, dann freue ich mich, wenn Klaus Heiner Lehne uns hilft, dass so ein Lockmittel unsere Kinder und Jugendlichen nicht verführt. Da müssen wir hin. Hoffentlich bringen wir die Kraft auf, das auch gemeinsam zu machen.

Aber was möchte ich in dieser Richtlinie noch gerne verwirklichen? 800 unterschiedliche Substanzen werden in Zigaretten eingemischt.

Genau das müssen wir prüfen, und deswegen müssen wir Zigaretten in Zukunft natürlich auf den Prüfstand stellen. Wir sind auf dem richtigen Weg.